Európa napján a közösségi gondolatról szeretnék szólni. Az Unió életében a gazdasági kormányzásról szóló jogszabálycsomag új fejezetet jelent. Betartása és betartatása esetén az új gazdaságpolitikai irányítási rendszer végre felelős gazdaságpolitikára sarkallhatja az uniós tagállamokat. Ez azonban Európa stabilitásának csak az egyik feltétele. Aggasztó jelenség, hogy az utóbbi időben több tagállamban tapasztalható a demokratikus visszarendeződés. Egyes tagállami kormányok átlépnek a korábban sérthetetlennek tartott jogállami kereteken, korlátozzák a valódi demokrácia érvényesüléséhez elengedhetetlen sajtószabadságot. A demokratikus visszarendeződés elleni fellépésben az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak nyíltan fel kellene lépnie, mindez súlyos problémákhoz fog vezetni a jövőben, ha a Bizottság és a Tanács nem lép az uniós demokratikus deficit ellen.